Ja, minister, hvala lepa za ta odgovor. No, jaz bi želel še enkrat poudariti, da je za Slovenijo ključnega pomena, da se ohrani obstoj nacionalnega letalskega prevoznika. Še toliko bolj zato, ker je slovensko gospodarstvo izrazito izvozno naravnano. Naj ob tem izpostavim še to, da večina evropskih držav oziroma držav Evropske unije ima svojega letalskega prevoznika, z izjemo, mislim, da Slovaške in pa Madžarske , kjer pa je sedež enega izmed pomembnejših nizkocenovnih, prevoznikov . tako, da bi še enkrat apeliral tukaj na vas minister in na celotno vlado, da se vendarle skuša najti, neka rešitev za ohranitev, obstoj Adrie Airways, ki je bila nekoč, lahko bi rekli, ponos Slovenije. Ob tem si moramo priznati, da vendarle del odgovornosti, zato napačna odločitev pri prodaji nosi tudi država oziroma SDH, ko je prodala, nacionalnega prevoznika, tako rekoč, neznani, družbi, in ob tem bi želel morda, še dopolnilno vprašati, bolj na široko, kaj boste storili oziroma ali boste kaj storili, da se podjetja v lasti države ne bodo več prodajala tujim skladom, katerih namen že po definiciji ni krepitev gospodarske aktivnosti in razvoj, temveč zgolj nadaljnje mahinacije za lastne profite. Adria Airways namreč ni bila prvi tak primer. Hvala lepa.